Madame la Présidente, comme vient de le dire mon collègue, la collusion entre intérêts privés et publics ne peut plus durer. Le mélange des genres et les pantouflages sapent, à juste titre, la confiance des citoyennes et des citoyens dans les institutions européennes.

Macron travaillait à la banque Rothschild avant de devenir ministre, puis président, le premier ministre était lobbyiste pour le groupe nucléaire Areva, mais on nous dit que tout cela est normal et que cela n'a rien à voir avec les cadeaux faits aux plus fortunés, ni avec l'étrange engouement pour le gouffre financier que représente le nucléaire aujourd'hui. L'Europe n'est pas en reste en matière de pantouflage avec un ancien président de la Commission européenne, M.

Aujourd'hui, nous sommes face à un autre cas de pantouflage ahurissant où un haut fonctionnaire, actuellement en charge de superviser les banques et de limiter les risques d'une nouvelle crise financière, va devenir, dans quelques semaines, le directeur du principal lobby de la finance, dont le rôle essentiel s'il est besoin de le rappeler est de freiner au maximum toute nouvelle réglementation bancaire. Il s'agit du directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne, Ádám Farkas, qui va devenir, à partir de février 2020, directeur général de l'Association pour les marchés financiers en Europe l'un des principaux groupes de lobbying du secteur financier.

Et quand bien même il ne ferait pas de lobby, il est en possession de documents et d'informations précieuses et confidentielles qu'il va désormais pouvoir utiliser au nom d'intérêts privés. Cette situation est scandaleuse et ne devrait pas être permise. C'est pourquoi les règles en matière de pantouflage doivent changer. Elles doivent être plus strictes pour préserver l'intégrité de nos institutions et renforcer la confiance des citoyennes et des citoyens. Elles ne devraient laisser aucune place aux soupçons de conflit et collusions d'intérêt. On a besoin, par exemple, de fixer des périodes bien plus longues de transition entre deux activités aux conflits d'intérêts potentiels. J'ajoute que ces règles doivent être communes à toutes les institutions et à toutes les agences de l'Union européenne pour éviter des conditions fixées au cas par cas et en fonction de l'agence concernée. Enfin, il faut créer une autorité européenne indépendante en charge de l'éthique. Cette autorité aurait la mission de superviser la bonne application de ces règles communes. Mais, en attendant cela, chers collègues, nous pouvons déjà agir au niveau de notre institution pour préserver au mieux son intégrité face à ces pratiques scandaleuses. C'est pourquoi je vous propose, comme le Parlement l'a déjà fait pour les lobbyistes de Monsanto, de refuser d'accorder à M. Farkas le droit d'accès au Parlement européen. Ce serait un signal fort pour affirmer notre volonté de lutter contre les conflits d'intérêts. Le temps des petits arrangements et échanges de bons procédés entre grands patrons et hauts fonctionnaires doit maintenant cesser.